Într adevăr condamnarea la 12 ani de închisoare a liderului opoziției cambodgiene Sam Rainsy reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului și un indiciu elocvent al autoritarismului ce domină viața politică cambodgiană. După excluderea sa din adunarea națională și retragere de trei ori până acum a imunității sale parlamentare, după numeroase tentative de asasinat și zeci de susținători ai săi uciși, Sam Rainsy este condamnat acum în lipsă pentru protestele sale cu puternică încărcătură politică. În fond, sentința pronunțată în septembrie are drept scop final împiedicarea liderului opoziției să candideze la alegerile de peste doi ani, ceea ce compromite în mod definitiv șansele de democratizare ale Cambodgiei. Cererii adresate guvernului cambodgian, prin această rezoluție, de a pune capăt persecuțiilor politice, doresc să i adaug solicitarea către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe de a și exercita presiunile necesare asupra autorităților pentru a relua reformele politice și instituționale necesare instaurării unei democrații autentice.